Une faute contre la science Israël, petit pays par la taille, seule démocratie de sa région, a réussi à se développer avec brio au sein d'un environnement hostile. Comme l'a déclaré récemment Elon Musk, magnat des nouvelles technologies, Israël a dépassé le stade de la start up nation pour devenir une véritable puissance technologique à l'égal des États Unis. Cette volonté de survivre, d'innover et de maîtriser son destin est un exemple pour les Européens, pour nos États et une chance pour nos chercheurs et nos entreprises.

On n'arrête pas la progression scientifique avec de bons sentiments obscurs. Cet obscurantisme qui nous conduit à refuser des coopérations scientifiques qui vont dans le sens de nos intérêts. Est ce parce qu'Israël est un exemple de réussite de technologies et de synergies civilo militaires?

En isolant Israël et en reprenant le discours des radicaux palestiniens, nous ne servirons pas la paix.

Nous commettrions une troisième faute contre les États membres. Dois je vous rappeler que ce n'est pas à l'Europe de nous dire avec qui les États doivent coopérer, avec quels projets? L'Europe sortirait une fois de plus de son rôle de coordination européenne pour prendre des compétences qu'elle n'a pas, qui ne lui appartiennent pas. L'Union est un coup d'État, trop souvent, pour affaiblir les États membres. Par ailleurs, en jouant avec le conflit israélo palestinien, nous risquons d'attiser le feu dans les banlieues de nos États membres à forte immigration musulmane où l'antisionisme est souvent le masque de l'antisémitisme et de la haine de nos pays d'accueil.